virðulegi forseti á undanförnum árum höfum við séð mikla aukningu í fjölda þeirra sem stunda nám á háskólastigi fjölgun háskóla og þeirra námsbrauta sem í boði eru þessari þróun hljóta allir að fagna sú spurning vaknar hins vegar hvort áhrif þessarar aukningar gæti jafnt hjá öllum hópum þjóðfélagsins hér hef ég öryrkja sérstaklega í huga rannsóknir sýna að menntunarstig öryrkja er lægra en gerist og gengur í samfélaginu og virðist munurinn fara sífellt vaxandi eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu þar hefur þó vitaskuld áhrif að hluti öryrkja hefur skerta námsgetu og er því ólíklegri til að ljúka langskólanámi hér er um mikilsvert hagsmunamál öryrkja að ræða ljóst er að með meiri menntun eykst svigrúm þessa hóps til þess að leita sér að vinnu á nýjum vettvangi þá má ekki gleyma mikilvægi menntunar til þess að styrkja sjálfsmynd fólks og auka þannig lífsgæði þess virðulegi forseti í skýrslu stefáns ólafssonar örorka og velferð á íslandi kemur fram að mun stærri hluti öryrkja ætti að geta stundað framhaldsnám og nám á háskólastigi en nú er það má því vera ljóst að íslendingar geta gert mikið átak á þess boði landsmönnum öllum til hagsbóta í ljósi alls þessa beini ég eftirfarandi spurningum til menntamálaráðherra og vona að sú umræða sem spurningunum fylgir verði til þess að hreyfa við menntunarmálum öryrkja og verða til þess að hugað verði frekar að menntun þeirra á háskólastigi ég spyr því fyrsta hversu margir nemendur í háskóla íslands njóta afsláttar af skrásetningargjöldum sem ætlaður er öryrkjum annars hversu hátt hlutfall er það af heildarnemendafjölda skólans og hvernig skiptist það eftir kynjum þriðja hvert er hlutfall öryrkja í öðrum menntastofnunum á háskólastigi fjórða liggur fyrir aðgerðaáætlun á vegum ráðuneytisins um það hvernig fjölga megi öryrkjum í háskólanámi